Az Európai Unión kívülről az Unióba érkező élelmiszertermékekkel kapcsolatos jelentés a gazdák szempontjából legfontosabb áttörést sajnos nem hozta meg. Ez az áttörés és a tisztességes verseny, a tisztességes kereskedelem követelménye az lett volna, hogy kizárólag olyan élelmiszer termékek jöhessenek az Európai Unióba, amelynek előállítói ugyanolyan szigorú követelményeknek kell, hogy megfeleljenek, mint az európai gazdák, így például a magyar gazdák, ugye tudunk a keresztmegfelelőség nagyon szigorú előírásairól. Elő kellene írnunk azt is, hogy az Európai Unión kívüli Európába szállítandó élelmiszer esetében csak akkor legyen erre lehetőség, ha ugyanolyan állatjóléti, élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi, társadalmi és egyéb szempontoknak kell megfelelni.

Támogatandó még az is, hogy alapelvként az élelmiszerbiztonságot és a fogyasztók biztonságát helyezi előtérbe a jelentés az eddigi szinte mindenekfeletti és mindenáron való, feltétel nélküli szabadkereskedelemmel szemben. Kérem, hogy vegyék figyelembe a gazdák jelenlegi igen nehéz helyzetét, és teremtsék meg a tisztességes verseny feltételeit Európa gazdái számára!